Eine gute Bildungspolitik ist die beste Beschäftigungspolitik. Sicherlich haben wir im Moment auch sehr viele hochqualifizierte und qualifizierte Menschen, die in Arbeitslosigkeit stecken, aber dessen ungeachtet sind die Menschen, die keine Ausbildung haben, die wenige Qualifikationen haben, auch die Personen, die keine oder wenig Chancen haben, einen Arbeitsplatz zu finden, selbst wenn es der Wirtschaft wieder gut geht und der Arbeitsmarkt wieder brummt. Deswegen müssen wir uns genau um diese Menschen kümmern. Genau diesen Menschen und das ist unsere Verantwortung muss eine Lebenschance gegeben werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir immer noch 14,4 im Durchschnitt, d.

Was ist denn mit diesen jungen Menschen? Sie haben keine Chance, tatsächlich in absehbarer Zeit egal, ob es der Wirtschaft gut oder schlecht geht jemals ein selbstbestimmtes Leben zu führen, einen gut bezahlten Arbeitsplatz zu bekommen. Deswegen müssen wir hier investieren.

Darüber hinaus gibt es natürlich auch die, die bereits einen Arbeitsplatz haben. Auch da dürfen wir nicht vergessen Wir sprechen in vielen Ländern davon, dass man sehr viel später in Rente gehen wird. Meine Generation wird wahrscheinlich mit 70 Jahren in Rente gehen, wenn überhaupt.